Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, nous allons franchir ensemble une étape supplémentaire, nécessaire, de ce grand mouvement qui veut, avec vous, et comme l'a souhaité le G20, que chaque acteur financier et c'est bien d'acteurs financiers majeurs dont nous parlons avec l'agence de notation chaque secteur, chaque produit fassent l'objet le plus vite possible d'une régulation publique, et cela, pour remettre l'ensemble de ces acteurs, de ces produits, de ces secteurs au service de l'économie réelle des entreprises, de l'emploi. Notre détermination est intacte et doit le rester, à tirer toutes les leçons des crises qui sont, nous le savons bien, successives mais aussi interconnectées les unes aux autres, et c'est bien dans cet esprit que nous avons apporté, ensemble, de premières réponses depuis

C'est particulièrement le cas, Mesdames et Messieurs les députés, pour les agences de notation de crédit, face auxquelles nous devions être aussi réactifs que possible.

Domenici, les rapporteurs fictifs, Jean Paul Gauzès, Sven Giegold, Wolf Klinz, Ashley Fox, tous ceux qui ont travaillé sur ce texte, pour leur engagement et le compromis dynamique auquel nous sommes parvenus à partir de la présentation de la proposition de la Commission. Je voudrais insister sur six points qui viennent, d'ailleurs, d'être rappelés par la présidence et Lucinda Creighton. D'abord, le calendrier pour la notation de la dette souveraine. Je suis, en particulier, heureux du compromis obtenu sur l'encadrement de la notation des dettes souveraines. Nous avons tous en mémoire certains épisodes regrettables observés au cours de l'année passée.

Les agences de notations devront dorénavant établir un calendrier annuel des notations, qui comportera un maximum de trois notations non sollicitées de la dette souveraine. Ces notations seront publiées le vendredi après la clôture des marchés et au moins une heure avant leur ouverture. Enfin, la notation de la dette souveraine se fera dans un cadre de transparence. Là encore, c'est un mot clé pour l'ensemble de nos propositions. Les États, comme les investisseurs, auront accès aux éléments sur lesquels se base la notation. Deuxième point, réduire la dépendance aux notations externes. Le nouveau cadre que vous allez approuver va réduire et, à terme, éliminer la dépendance au recours excessif aux notations de crédit. En pratique, les établissements financiers ne pourront plus se fier, exclusivement, et, parfois aveuglément, aux notations de crédit, pour leurs investissements. Ils devront réviser leurs règles internes pour éliminer les références aux notations, lorsque celles ci risquent d'avoir cela a été le cas quelquefois des effets mécaniques. La Commission va évaluer la situation sur le marché avant la fin 2015, particulièrement l'existence des alternatives pour les notations de crédit. Pourrons nous aller plus loin, éliminer toutes les références aux notations externes vers 2020, s'il y a suffisamment d'alternatives disponibles? En tout cas, nous allons je vais travailler sur ce point avec le même volontarisme. Troisième point, la protection des investisseurs et des émetteurs, avec un régime de responsabilité civile, qui est introduit par le compromis, au niveau de toute l'Union européenne. Il s'agit là d'une mesure essentielle, au regard de l'impact que la notation peut avoir, tant sur celui qui fait l'objet de la note l'émetteur ou l'État que sur les investisseurs, les marchés et l'économie européenne, en général. Dorénavant, les agences de notation pourront être tenues pour responsables de leurs erreurs, ce qui est la moindre des choses, lorsqu'il s'agit de négligences graves ou de violations intentionnelles de la législation. C'est une avancée majeure pour la protection des investisseurs et la protection des émetteurs. Nous rendrons ainsi les agences de notation plus responsables de ce qu'elles font. Quatrième point, la limitation de l'actionnariat. Nous savons que la composition de l'actionnariat et les participations détenues par les agences de notation peuvent être à l'origine de conflits d'intérêts. C'est un risque qui n'est pas théorique. Il peut avoir un effet négatif sur la qualité de la notation. Voilà pourquoi le règlement prévoit des obligations de transparence, mais également des limitations formelles quant à la composition de l'actionnariat. Pour assurer l'indépendance des agences et une bonne évaluation des risques, une obligation de transparence est instituée elle s'applique dans plusieurs situations lorsque l'agence a des intérêts dans l'entité notée ou ses produits lorsque l'entité notée est actionnaire de l'agence ou, enfin, dans les cas où les actionnaires de l'agence ont des intérêts dans l'entité notée ou les produits. Une telle obligation de transparence s'imposera aux actionnaires dépassant 5 du capital d'une agence et, au delà du seuil de 10 il y aura interdiction de noter. En outre, la participation d'un même investisseur dans plusieurs agences est limitée à un seuil de 5 par agence. Cinquième point, l'ouverture du marché de la notation. Pour introduire davantage de concurrence j'y tenais, je m'y étais engagé devant vous en cas de notation multiple, les émetteurs sont encouragés à recourir à, au moins, une agence plus petite de notation, selon le principe appliquer ou expliquer. Une obligation de rotation après une période de quatre ans est également introduite pour une certaine forme de produits structurés, s'agissant de la retitrisation. Cette mesure constitue, à mes yeux, un premier test. Elle fera l'objet d'une évaluation par la Commission, qui vous sera soumise, et qui pourra, éventuellement, conduire à un élargissement du champ d'application du principe de la rotation.

Les notations seront publiées sur une plate forme européenne de notation. Cette mesure va renforcer la visibilité et la comparabilité des notations des instruments financiers et aidera les investisseurs, précisément, à effectuer leur propre évaluation de solvabilité. En outre, en raison de la complexité des instruments financiers structurés et du rôle qu'ils ont joué dans la crise financière, le projet de règlement oblige les émetteurs de produits structurés à publier davantage de données sur la performance des actifs sous jacents. Pour répondre à la demande du Parlement européen, la Commission présentera, fin 2016, sur la base de l'évolution du marché, un rapport au Parlement européen et au Conseil, sur le bien fondé d'une éventuelle Agence européenne de notation de crédit, dédiée à l'évaluation de la solvabilité des États membres et de leurs dettes souveraines. La Commission étudiera, également, l'idée alternative d'une Fondation européenne de notation du crédit pour les notations d'entreprise et les produits financiers structurés. Mesdames et Messieurs les députés, comme l'a dit votre rapporteur et comme l'a souligné la présidence, le cadre législatif nouveau, qui vient compléter les précédents textes que nous avions mis en œuvre ensemble sur les agences de notation, répond à un engagement pris par l'Europe, dans le cadre du G20. Il propose un ensemble de mesures complémentaires je le crois, efficaces qui conduiront à l'un de nos objectifs, qui est de renforcer la transparence et la stabilité des marchés financiers.